Wenn wir als Journalistinnen und Journalisten außerhalb der Europäischen Union arbeiten würden und plötzlich feststellen, da ist ein Trojaner auf unserem PC, unser Kommunikationssystem wird überwacht und wir kriegen mit, dass dritte Stellen genau wissen, worüber wir gesprochen haben, wie würden wir uns dann fühlen? Ich glaube, nicht sehr komfortabel, und wenn wir dann noch mitkriegen würden, dass die Technologie aus Europa stammen würde, dann glaube ich, ist es klar, dass wir eine andere Regelung des Exportkontrollwesens für solche Technologien haben müssen. Technologien, die zur Überwachung und zur Unterdrückung genutzt werden können,

Deswegen gilt es, hier eine klare Linie zu entwickeln, so dass solche Technologien eben nicht zur Verletzung von Menschenrechten genutzt werden können.

Zum einen Transparenz Heutzutage weiß ja kaum jemand, welche Anträge gestellt, welche Exporte genehmigt und welche verboten werden. Manchmal kann man das mit parlamentarischen Anfragen rauskriegen manchmal gibt es Leaks. Wir wollen, dass verpflichtend vierteljährlich diese Information der Öffentlichkeit gegeben wird.

Zweitens Wir wollen Verantwortung auch für die Unternehmen haben, damit sie nicht nur stur gucken, was auf der Liste steht, sondern selbst auch schauen, ob durch unsere Produkte zum Beispiel die Freiheit der Meinungsäußerung eingeschränkt wird.

Wir wollen neben dem listenbasierten Ansatz, wonach eben längerfristig Produkte, die einer besonderen Beobachtung unterstehen, auf Listen erfasst werden, auch ein catch all weil gerade im Bereich der Informations und Kommunikationstechnologien die Entwicklung viel schneller ist als das, was wir mit den Listen ausrichten können also auch hier eine Verbesserung. Wir wollen auch eine stärkere Harmonisierung der Praxis innerhalb der Europäischen Union sicherstellen, so dass es egal ist, wo man den Antrag stellt. Fünftens Es kann doch nicht sein, dass über Briefkastenfirmen, in Dubai zum Beispiel, die Exportkontrolle umgangen wird. Deswegen gilt die Gesetzgebung auch für Zweigstellen, Briefkastenfirmen außerhalb der Europäischen Union. Und in der Tat bin ich auch froh, dass wir mit dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern lange gemeinsam verhandelt haben und manchmal die Abstimmung auch noch verschoben haben, um ein gemeinsames klares Signal dieses Plenums zu entwickeln, das finde ich gut. Denn es ist völlig klar Menschenrechte gehen über ökonomische Interessen.